Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Aber hier wird so ein Schwachsinn gefordert wie die frühkindliche Sexualerziehung, um deren Gender Identitätsfindung zu unterstützen.

In Deutschland zum Beispiel wird jeden dritten Tag eine Frau ermordet.

Und nicht nur die Täter sind Migranten, auch ganz überwiegend die Opfer. Ich habe Zahlen aus meiner Heimatstadt Essen.

Das sind echte Probleme, und auf echte Probleme müssen wir hinweisen.